Ja, hvala za besedo. Bom kar nadaljeval tam, kjer je gospod Starović zaključil. Zdaj najprej želim poudariti, da se pogovarjamo o dveh zaščitenih vrstah. Zaščiteni sta zaradi tega, ker sta ogroženi, ogroženi pa sta zaradi tega, kar smo obe dve vrsti, se pravi medvede in volkove ljudje že skoraj iztrebili in zato jih je bilo treba zakonsko zaščititi. To je tudi razlog, zakaj se medvedje in volkovi ljudi na smrt bojijo in se jim, če se le da, izogibajo. Prej sem povedal, da napada volka na človeka v pisani zgodovini Slovenije sploh še ni bilo. Medved pa človek se konfliktno srečata od nič do dvakrat v letu, pri čemer so zadnji smrtni izidi bili tam nekje prej nekaj desetletji. Skratka, hočem to povedati - eden od razpravljavcev prej je rekel, da ljudje v urbanih okoljih poznajo medveda samo prek risank. Jaz mislim, da je nasploh problem, ko se pogovarjamo o medvedu, je to, da vsi ali pa o volku, imamo vsi pač, pred očmi tistega volka iz Rdeče kapice, ki žre otroke, in zato je zelo lahko pač naplesti zgodbe, kako volkovi strašijo otroke po slovenskih vaseh, in mislim, da to je nekako ideološko ozadje pač, tega zakona oziroma te, histerije, ki smo ji priča in, samega dejstva, da glede, tega moramo sprejemati interventni zakon, čemur seveda v Levici močno nasprotujemo. Dejstvo je takole, zdaj, jaz sem šel malo brat, kako se strokovnjaki opredeljujejo, kako se te živali obnašajo in, na eni spletni strani sem našel gospoda Mitja Strgarja iz Zavoda za gozdove Slovenije, ki je rekel takole: "Človek je bil medvedu skozi vso zgodovino največja grožnja. Če so medvedi hoteli preživeti, so se morali znati izogibati človeku. Skozi evolucijo se je medvedom strah pred človekom le povečeval. Strah pred ljudmi je še posebej prisoten v tako močno poseljeni krajini kot je pri pri nas, medvedi se zato v veliki večini primerov človeku na daleč izognejo." To je dejansko obnašanje teh, zveri. Pač tukaj pa poslušamo v bistvu že drugi teden, odkar se je začela ta razprava, kot da imajo vsi volkovi in medvedje v Sloveniji steklino in da samo pač čakajo in prežijo za vogali, da nas napadejo. To je sentiment, proti kateremu, mislim, da se moramo vsi, razumno, upreti oziroma ga pogledati s kančkom soli. Druga zadeva. Ko govorite veliko o naravnem ravnovesju. Prej sem to temo že malo načel, pa pol jo je na neki način tudi lepo nadaljeval Mahnič. Pač problem je, da človek zelo nepremišljeno posega v naravo, tudi v to ravnovesje, žival, divjad in zveri. Prej sem povedal, ne, da vsako leto lovci odstrelijo nekje štirideset tisoč srnjadi, sedem tisoč jelenjadi, letos bo osem tisoč in osem do devet tisoč, divjega prašiča. Te vrste so glavna hrana za volkove. In kadar se volkovi preveč približajo vasem, se je treba vprašati, a je bil plan za odstrel prevelik. Zadnjič so mi tudi iz Lovske zveze, sicer ne neposredno, ampak na odboru pač rekli, da se pogosto ne strinjajo s plani, ki jim jih predpisuje Zavod za gozdove, češ da so ti preveliki, kar se tiče odstrela divjadi. Tako da to je ena plat, ne, se pravi, pač prevelik odstrel divjadi in zato imamo, problem z občasnimi napadi zveri na drobnico in gojene živali. Drug, del problema pa je, zakaj se recimo medvedje množijo. Miha Krofl, slovenski raziskovalec medvedov, volkov, risov je rekel, da so v tretjini iztrebkov medvedov našli, sledi krme. Se pravi, krmi se medvede in medvedje, Se hranijo tudi s krmo, ki je namenjena divjim prašičem. In to jim omogoča, da se množijo hitreje, kot bi jim sicer dopuščalo naravno ravnovesje. Se pravi, na obeh straneh pač človek posega in, nobenega naravnega ravnovesja na ta način ne bo, sploh če bomo pač diskutirali o tem, kako ga vzpostaviti prek nekih interventnih zakonov in malo čez palec ocenjevali. Naravno ravnovesje je pač ravnovesje, ki ga vzpostavlja narava, in vzpostavimo ga lahko samo tako, da se poskušamo čim bolj ograjevati od poseganja vanjo. Človek je v naravo posegel že bistveno preveč, kar nam tudi govorijo, številke o upadanju biotske raznovrstnosti, o, spremembah okolja in podobno. Človek je od svojega razvoja civilizacijskega poskrbel za odstranitev triinosemdeset odstotkov vseh divjih živali, mnoge od nih so izumrle in danes predstavljajo, je slika biomase sesalcev približno takale: šestindevetdeset odstotkov, biomase na svetu predstavlja človek in živali, ki jih goji za svojo hrano. Na leto zakoljemo kar dvesto milijard kopenskih živali za našo prehrano. Na drugi strani je teh divjih živali, ostalo še štiri odstotke. To so vse od slonov, tigrov, do konec koncev polhov, srn, volkov in tako naprej. Skratka, pač štiri odstotke je, je še biomase teh živali. In zato bomo morali prekleto gledati, kako bomo z njimi ravnali, kako bomo poskrbeli za to, da bodo te živalske vrste obstale. Kot sem rekel, tako medved kot volk sta ogrožena, in sta zaščiteni vrsti. Strah pred njima pa je v precejšnji meri neupravičen. Kar se tiče napadov na drobnico. Mislim, da tudi slovenska praksa jasno kaže, da obstajajo humanejše alternative, od odstrela, to je predvsem subvencioniranje ograd za pašnike, tam, kjer se medved in volk pojavljata. Miha Krofl, ga bom spet omenil, je sam sodeloval v projektu Slo wolf, kjer so v na pašnikih pod Snežnikom kmetje opremili z, električnimi pastirji in pastirskimi psi in s tem poskrbeli, da se je na pašnikih, kjer je, kjer je prej nastajalo tudi po sto tisoč evrov letne škode, da so tam škodo praktično, izničili. In, mi smo na odboru, predlagali alternativne sklepe v Levici, ki gredo predvsem v tem smislu, kako volkove in medvede zadržati proč od naselij. Neposredni ukrepi, ki so poceni in izvedljivi in pač v praksi delujejo, so pastirji okrog pašnikov, kjer se napadi dogajajo. Medvedovarni kompostniki in smetnjaki v naseljih, kjer občasno se pojavi medved ali pa v njihovi bližini, in pa seveda se bo treba pogovoriti tudi, o odstrelu divjadi. Ker kot sem rekel, če bodo lovci streljali še naprej po trideset odstotkov vse divjadi na leto, potem ni, zgolj naključje, zakaj se volkovi občasno približajo drugim virom hrane, recimo drobnici. V Levici zakona ne bomo podprli, prav tako ne podpiramo amandmajev, ki jih je vložila desnica, ki gredo, v bistvu še, v, še zaostrujejo, implikacije tega zakona. Hvala.